Gospa Iva Dimic, beseda je vaša, gospa Eva Irgl pa se prosim pripravite, izvolite. Hvala lepa spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, pozorno sem poslušala stališča vseh političnih strank danes ob predlogu zakona, ki bi dejansko nekako vrnil mogoče nekolik več dostojanstva in možnosti za preživetja invalidov, in ena misel mi je prišla in to je misel, da v tej današnji ljubi državi ni dobro biti kmet, invalid in celo podjetnik. Zakaj kmet ni dobro biti? Zato ker je bilo rečeno, to so veleposestniki, jim treba zemljo pobrati, invalidi so strošek za državo, nikoli ni dovolj denarja, da bi jim omogočili eno normalno dostojno življenje, ne, celo razprave o evtanaziji in in tretji ni dobro biti podjetnik, zato ker si vedno in vedno znova goljuf, to so tri kategorije, ki ni dobro, da bi bili ljudje v tej državi tak živelj, in je bilo rečeno, bojo delali, sistem izkorišča ljudi, da bojo delali do smrti, jaz odkrito povem, jaz si želim delati do smrti, seveda so pa dela, ki jih lahko opravljaš kljub invalidnosti, različna in mi bi mogli graditi družbo na tem, da bi jim omogočali, ljudem, da bojo lahko delali in da bojo za tisto dobili plačo, tako plačo, da bojo lahko preživeli, kaj se dogaja z invalidi, poslušam, res poslušam že osem let v tem državnem zboru, eden kolega iz SD-ja je rekel: "Mi bomo našli boljšo pot." Kakšno pot? Deset let ste jo imeli v rokah na ministrstvu za delo, da bi se zadeve izboljšale za invalide, ampak mi to boljšamo tako, da dva evra damo, štiri pa vzamemo, tako delamo, tako izboljšave delamo tudi pri minimalni plači in se mi zdi, da očitek, da se gremo tukaj populizem, če opozarjamo na težke razmere invalidov, bi ga lahko samo vrnili ali pa postavlja ogledalo, da bi se kam drugam odbilo ta populizem, mi znamo to boljše, mi bomo to naredili, daj, mi invalidi živimo danes tukaj in zdaj, vsak dan jih srečam na onkološkem inštitutu, tako veliko mladih, ki dejansko niso sami krivi da ne morejo delati, ampak a zato jih bo država pahnila, da še živeti ne bojo mogli, a boste kaj drugega, drugačen zakon sprejeli, biti doma z dvesto, pa bom rekla malo več, z dvesto šestdeset evri mogoče nadomestila za invalidnost, z dvema šoloobveznima otrokoma v stanovanju ali v hiši, se mi zdi, da je, ker nisi invalid po po lastni izbiri, ti se ne odločaš za službo, se odločaš, kam boš šel v službo, in lahko tehtaš, invalidnosti ne moreš tehtati, pride sama nepričakovano, še prehitro, in se mi zdi, da, vse to, kar se dogaja, vlada je talala te bombončke v proračun, vse živo, invalidi nismo od tega dobili čisto nič, čisto nič, nikjer, plačevati moramo povoje, plačevati moramo invalidske pripomočke, doplačevati, nič nismo dobili, pa se mi zdi, da smo za to družbo zelo potrebni, kar se lahko vsak od vas uzre v nas, želim si, da bi prišlo do nekega preobrata tudi v naši slovenski družbi, da bi zmogli eno skupno besedo in dejansko poiskali in pogledali tiste, ki dejansko res pomoč potrebujejo, se strinjam, če si brezposeln, je hudo, ampak če si invalid, verjemite, je še težje, in govoriti, da bomo naredili sistem, ki bo bil boljši, ki bo utopičen, invalidi bojo še zmeraj med nami, nimajo kam iti, in da bomo ne vem pobirali zemljo, kmetom pa podjetnika, obdavčili, kam bo pa šel ta denar, saj smo ga, saj smo kmete obdavčili, saj smo dvignili kataster pa smo uvedli davčne blagajne pa smo podjetnike obdavčili, vse smo, a smo invalidi kaj več dobili, a so invalidi kaj več dobili, noben od invalidov ni več dobil, če pa dobijo, pa še enkrat povem, delate tako računico, da date dva evra več, vzamete štiri, želim si, da bi bili vsi izenačeni, kar se tiče nekih minimalnih standardov, pred dnevi sem bila v Lukovci, ko je do mene stopil kmet, rekel je, da je šestdeset let star, da je bil štirideset let kmečko zavarovan in da dobi dvesto sedemindvajset evrov pokojnine, jaz vem, da obstaja sistem glede plačila, a si za cele pravice ali nisi za vse pravice, ampak glejte, če je štirideset let plačeval, je rekel, oni, ki pa je doma, še tako je rekel: "Jaz nisem nič proti, da oni dobi socialno pomoč tristo dvaindevetdeset cele petinsedemdeset evra, jaz nisem nič proti," je rekel, ne, ampak je rekel: "a se vam zdi pošteno, da sem jaz štirideset let oddelal, tudi vplačeval v v v pokojninsko blagajno, pa dobim ven tistih dvesto sedemindvajset evrov?" Lahko sem se za kakšnih deset evrov zmotila, ampak mislim, da je nekaj takega, bo državni sekretar popravil, hočem povedati, polna usta so neke solidarnosti, mi imamo solidarno družbo, socialno čuječi smo, vsi smo socialno čuteči, ma veste, do kje smo socialno čuteči, velikokrat samo do tistih, ki jih srečamo na poti do doma pa doma, velikokrat, upam, da smo vsaj tam, ko bi vsak od vas imel v sebi, da smo tukaj v tem državnem zboru poklicani zato, da delamo za ljudi, delo za ljudi je pomembno, potem bi bili tudi ukrepi in razumevanje pri takih temah, bi bila dvorana polna, zato ker bi lahko vsak lahko nekaj doprinesel k temu, da bi nekaj naredili, bom rekla, prav, kar se mi zdi, da je prav za neko razvito družbo v, razviti družbi, v razviti demokraciji, več ali manj morajo živeti vsi nekako dobro, ker drugače je potem, ne vidim neke pravične družbe, želim si, da bi v prihodnje prišlo v Sloveniji do tega, da bi lahko rekli: "Glejte mi smo prva država v Evropi, ki bo poskrbela za neko pravično družbo in pravico pri invalidih." Vedno rečejo o invalidih, samo z invalidi in tako naprej, veste, kolikokrat smo mi tukaj sprejemali invalide? Petindvajset let se je sprejemalo invalide, preden smo v Novi Sloveniji tudi sami vložili zakon o osebni asistenci, ki prinaša neko pravico invalidom, petindvajset let so čakali invalidi na pravico, da imajo nekoga, ki jih lahko zjutraj obleče in, in poskrbi zanje, jaz upam, da ne bo čakalo še nadaljnjih petindvajset let, da bojo imeli neko tako možnost kot tisti, ki je brezposeln, oba sta reveža, oni, ki je brezposeln, in invalid, ki si ne more pomagati, zato sta zame oba enako vredna, in želim, da bi bil tudi tak, tako plačilo in tako nadomestek, imamo še druge oblike, ljudi, ki dejansko niso po svoji krivdi mogoče nekje na robu sociale, tukaj mislim tudi vdovske pokojnine, tudi tam je vlada pripravila predlog, ampak spet povem, vlada pripravila predlog iz dvanajst evrov na sedemnajst evrov, kar je spet pet evrov več, potem se pa podraži elektrika pa se podražijo, kurjava pa se jim vzame dodatnih petdeset, dejstvo je, da na nas vseh je, da bomo poskrbeli na vseh področjih, vsak sam, vsak v svojem okolju in mi, ki smo izvoljeni od ljudstva, smo prvi, ki smo poklicani, da bomo temu sledili in poskušali to spremeniti, zame je predlog zakona sprejemljiv, jaz upam, da bo tudi za vas, v luči, da vsak od nas nekoga pozna, ki potrebuje pomoč, ker vem, da hodijo tudi v vaše poslanske pisarne tako kot v mojo, in ki jih srečujete tam, jaz vsak dan na onkološkem inštitutu. Hvala, gospa poslanka za ...